de participer à ce troisième débat sur l'avenir de l'Europe en présence et sous l'animation du Premier ministre portugais, mon ami António. J'étais au Portugal à la fin du mois d'octobre de l'année dernière et j'avais alors eu le grand honneur d'être invité par le président de la République portugaise et de procéder à un échange de vues avec les membres du conseil d'État sur le même thème, celui de l'avenir

J'ai aussi eu le privilège de dialoguer avec le Premier ministre et dans le cadre d'un dialogue citoyen avec les citoyens étudiants de Coimbra sur les grands enjeux européens et sur leurs espoirs pour l'avenir de l'Union.

Le Portugal est un pays que j'aime beaucoup, j'y ai passé l'un des moments les plus importants de ma vie.

Vers la fin de la dictature dans votre pays, jusqu'à ce jour, la police grand ducale enquête sur l'affaire suivante quelqu'un a jeté une pierre sur l'une des fenêtres du consulat général, la police n'a pas trouvé le responsable il est devant vous.

Nous partageons les mêmes ambitions, la paix qu'on oublie trop souvent et sans laquelle rien d'autre ne serait possible et le respect de l'état de droit et des droits fondamentaux. Ce sont des valeurs à vocation universelle sur lesquelles notre Union a été bâtie et c'est sur la préservation de ces valeurs que nous devons bâtir l'avenir de notre Union, car n'oublions jamais qu'aucune de ces valeurs, paix, démocratie, état de droit n'est une évidence. Il faut constamment les défendre et je sais que nous pouvons compter sur nos amis portugais qui ont toujours montré qu'ils savent donner vie et couleur à nos valeurs communes et notamment à la solidarité européenne. L'accueil que réservent les Portugais et le gouvernement portugais aux réfugiés le démontre très clairement. Le Portugal, faisant plus que sa part, a relocalisé beaucoup de réfugiés venant de Grèce et d'Italie, ce qui pour le reste constitue un exemple dont certains devraient s'inspirer. Ces dernières années, le Portugal a été particulièrement éprouvé par la crise économique et financière et je suis heureux de voir que le Portugal affiche aujourd'hui de bons résultats économiques.

Européens ne mesurent pas toujours à leur juste valeur. C'est une belle performance collective qui fait honneur à chaque Portugais.

des Portugais qui ont contribué avec un courage admirable et avec un succès certain à ce grand effort national. Je voudrais aussi souligner que ces résultats remarquables donnent tort à ceux qui avaient reproché à la Commission européenne d'appliquer le pacte de stabilité avec plus de sagesse, voire d'intelligence et de cœur en lui octroyant une grille de lecture prenant en compte les défis sociaux nombreux

La situation s'est améliorée, mais évidemment il reste des choses à faire. Il s'agit maintenant de consolider les efforts obtenus afin de fermer définitivement la page sur ces années sombres et se tourner résolument vers l'avenir.

Une plus grande croissance de la productivité reste essentielle à l'amélioration de la compétitivité et de la réduction de la dette. Le Portugal sait qu'il peut compter sur la Commission et sur notre programme d'appui à la réforme structurelle pour mener à bien ses réformes nécessaires. Je travaille notamment avec le Premier ministre à la définition d'un projet pilote visant à améliorer les qualifications et compétences des adultes ayant un faible niveau de formation. Et j'ai confiance dans la détermination des autorités portugaises, des forces politiques responsables en vue de corriger les faiblesses structurelles qui restent et qui peuvent encore freiner le plein développement économique du pays. Ce sont là des questions dont j'ai toujours discuté franchement, ouvertement, amicalement avec le Premier ministre et je compte continuer cet effort parfois difficile mais toujours franc, amical et ouvert parce que j'ai toujours pensé qu'on ne construit pas l'avenir de l'Europe en humiliant les pays,

J'ai voulu, dans le cas du Portugal, comme dans d'autres cas, remplacer la sanction anticipative par le dialogue constant qui d'ailleurs mène, comme le prouve le cas du Portugal, à de meilleurs résultats. L'intervention du Premier ministre devant cette assemblée a démontré que nous partageons, pour ce qui est de l'Europe, le même rêve, le même amour et que nous pensons tous que l'Union européenne reste le meilleur avenir pour nous mêmes et pour les générations à venir. Il conviendra donc, dans les mois qui viennent, que nous complétions ensemble le travail commencé ces dernières années sur l'union de l'énergie, l'union numérique le Premier ministre en a parlé l'union des marchés de capitaux et évidemment sur l'approfondissement de la zone économique et monétaire, sujet sur lequel nous avons, à la Commission,

Cela est vrai, notamment, pour ce qui est de la nécessité de mettre en place de nouveaux instruments pour assurer la stabilité, la résilience de la zone euro et pour renforcer sa convergence interne. La Commission a fait à ce sujet des propositions très précises, y compris un nouvel instrument d'appui aux réformes nationales et un mécanisme de stabilisation qui nous permet de faire face à des chocs asymétriques majeurs car il sera, Mesdames et Messieurs les députés, de notre devoir de donner aux prochaines perspectives financières des moyens qui soient à la hauteur de nos ambitions. Comme l'a souligné António, nous avons beaucoup de responsabilités, anciennes ou, nouvelles, que ce soit en matière d'immigration, de politique de défense, de recherche, d'innovation ou d'éducation.

seulement pour l'Europe. Je salue la volonté affirmée, réaffirmée aujourd'hui, du Premier ministre d'augmenter la contribution portugaise au budget européen pour que nous puissions être à la hauteur de nos responsabilités. Voilà encore un exemple portugais à suivre par je l'espère beaucoup d'autres.

L'Europe que nous léguerons à nos enfants dépendra de ces choix. À nous de décider maintenant de l'Europe que nous voulons pour demain.

Mais c'est aussi un programme clé pour la croissance et le développement des entreprises européennes.

0,5 Si nous le faisons en fait, je crois que nous devrions le faire l'Union européenne deviendra l'un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Enfin, nul besoin de dire que les mois qui viennent seront cruciaux pour l'avenir de l'Europe. Ce sont sur les faits et non sur les paroles que nous serons jugés, et le Portugal qui, depuis son adhésion et même avant,